Nesmíme již nadále zavírat oči nad neúspěšnou integrací migrantů, ať to jsou migranti první, druhé nebo třetí generace. Nezvládnutá migrace je důvodem pro radikalizaci těchto lidí stejně jako důvodem pro jejich odchod na stranu teroristických organizací. Jsem velice rád za tuto iniciativu Evropského parlamentu a blahopřeji kolegyni Datiové za takto komplexní zprávu, která podle mého názoru obsahuje všechny aspekty boje proti radikalizaci a extrémistům.

Jen užší spoluprací, výměnou informací, kooperací se třetími zeměmi a zapojením všech, včetně našich občanů, můžeme být úspěšní v tomto boji.